virðulegi forseti fyrir áeggjan sjálfstæðisflokksins varð ísland sjálfstætt nítján hundruð fjörutíu og fjögur það var grunnástæðan fyrir því að ísland varð sjálfstætt það hefur ekkert breyst í þeim efnum ekkert það hefur rignt í flekkinn af og til síðan eins og gengur í lífinu en grunntónninn er sá sami það er viðmiðunin undanfarna mánuði missiri og ár hefur verið endalaus doði doði og aftur doði í samfélaginu kyrrstaða og biðstaða auðvitað eigum við að tala um það í fullri alvöru en þjóðin tók lítinn þátt í kosningu um stjórnlagaþing